Non si fa più dibattito, adesso passiamo alle votazioni.

Questo è il momento della solidarietà il terrorismo si combatte con l'unità, come avete ricordato oggi.